Vážený pane předsedající, vážená Lauro, sama víš, že oceňuji Tvoji pracovitost a vyjadřuji Ti tímto velikánskou poklonu za tu práci, kterou jsi udělala na této zprávě.

Chtěl bych odpovědět támhle kolegovi, který nebyl ochoten k žádné diskuzi. Milý kolego, možná, že mě slyšíš, ale základní právo naší frakce je nesouhlasit s tím textem. A proto přinášíme alternativu.

Je trošku laciné se navážet do našeho textu. Náš text není lepší nebo horší než text Laury.

Já bych chtěl k diskuzi o lidských právech přinést dva důležité body. První bod je právo dítěte na oba dva rodiče.

V Norsku jsou trvale porušována práva dětí na to mít dva své rodiče, své biologické rodiče.

Jsou odebírány děti hluchoněmým, lidem, kteří nemluví nebo neslyší. A to je potřeba, aby i ze strany Evropské unie bylo tady na této půdě kritizováno.

A když jsem přišel, byl jsem vysmívaný. A nikdo nemluví právě o tom, co třeba i muži prožívají.

A to je to třetí, o čem jsem chtěl mluvit. To jsou práva obětí trestných činů.